Esso, così come altri fenomeni di discriminazione razziale persistono e sono anzi in aumento anche in alcune parti dell'Unione. Da tempo l'atmosfera nel nostro continente è cambiata e un crescente numero di ebrei europei si pone domande sul proprio futuro. L'istigazione all'odio è divenuta una delle forme più diffuse di abusi dei diritti umani, con conseguenze negative gravi, sia nel mondo reale sia in quello virtuale. L'Europa sta forse sottovalutando la gravità del problema sorto nella parte orientale dei suoi confini, dove la situazione ha da tempo superato la soglia della tolleranza. Nulla può giustificare l'incitamento all'odio razziale, tantomeno se si alimentano sentimenti antisemiti. Si tratta di fenomeni che vanno perseguiti e puniti severamente con misure dure ed efficaci perché l'intolleranza è una violazione diretta dei principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, principi sui quali è fondata l'Unione europea ed è bene che alcuni leader dell'Unione europea se ne facciano una ragione.